virðulegur forseti ekki vildi ég láta flytja mig úr hundrað og einn reykjavík nei örugglega en þingmaður þess svæðis er ég nú háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson er sannarlega bara einn af þúsundum framsóknarmanna í landinu en hann er auðvitað leiðtogi þeirra við tökum þess vegna eftir því þegar um breytingu á áherslum verður eins og hér virðist mér heyrist það vera alveg skýrt að hann telur að þessi vegferð hafi ekki átt þann hljómgrunn með þjóðinni og kannski þróast með þeim hætti að hann telji stjórnlagaþing ekki lengur til brýnna forgangsmála núna við þessar aðstæður ég vil bara fullvissa mig um að þetta sé réttur skilningur á afstöðu formanns framsóknarflokksins og þá hvort það eigi á þessu þingi og það sem eftir lifir þessa þings séu það önnur mál og að hans mati brýnni sem eigi að vera hér í forgangi en þetta mál eigi að bíða og taka til viðameiri umræðu síðar eða hvað á hann við þegar hann telur að sé ekki aðkallandi nú eða forgangsmál